Ja mam w imieniu komisji ITRE tylko jeden punkt, który chciałbym Państwu przedstawić, ale jak sądzę ważny. Mianowicie chcemy uzyskać szerokie poparcie dla naszego pakietu klimatycznego, ale są takie regiony w Unii Europejskiej, których obywatele szczególnie dużo zapłacą za naszą transformację energetyczną.

To są dziesiątki milionów ludzi w dwunastu różnych państwach europejskich, takich jak np.

ITRE przegłosowała zdecydowaną większością program transformacji, trzeba go poprzeć w naszym głosowaniu plenarnym, to samo zrobiła Komisja Budżetowa.